Charty základných práv, povinnosti pristúpiť k Európskemu dohovoru o ľudských právach a zodpovedajúcich vnútroštátnych ustanovení právnych predpisov členských štátov. Snadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy charta pretvorila svoje hodnoty a zásady na konkrétne a vynútiteľné práva a stala sa právne záväznou pre inštitúcie, orgány a agentúry Európskej únie, ako aj pre členské štáty pri vykonávaní právnych predpisov. Európsky parlament viackrát požadoval posilnenie mechanizmov na zabezpečenie dodržiavania, ochrany a podpory hodnôt Únie uvedených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, ako aj riešenie krízových situácií v Únii a v členských štátoch. A v súčasnosti prebieha diskusia o vytvorení nového mechanizmu, v ktorej sa Komisia, Rada a členské štáty pripojili k Parlamentu a mimovládnym organizáciám. Komisia tiež oznámila, že by chcela posilniť zásady právneho štátu v Európskej únii a mohla by navrhnúť použitie formálnej výzvy podľa článku 7 ods.

Zároveň ste uviedli potrebu zmeniť zmluvy a oznámili, že navrhnete zmeny tak, aby bolo možné zorganizovať diskusiu počas volieb, a to aj o použití článku 7, a hľadať konsenzus o týchto návrhoch, ktorého cieľom by malo byť zabezpečiť, aby politika Európskej únie v oblasti základných práv v Európskej únii vychádzala z jasných pravidiel a mechanizmov, objektívnych ukazovateľov a údajov, aby bola transparentná, spravodlivá a najmä aby pevne chránila individuálne práva, demokraciu a právny štát. Ako už spomenul spravodajca, v rámci Európskej únie a v členských štátoch stále dochádza k mnohým porušovaniam základných práv a vyplýva to aj zo správ, či už ročných, alebo osobitných Európskej komisie, agentúry pre základné práva, Rady Európy a mnohých ďalších organizácií. Dotknuté subjekty zaznamenali zistenia, najmä pokiaľ ide o situáciu porušovania práv menšín, ale tiež médií a novinárov, či konanie bezpečnostných síl, polície a tajných služieb. Na tomto mieste by som sa chcela poďakovať spravodajcovi, pánovi Michelovi, za veľmi dobrú spoluprácu a za veľmi dobrú diskusiu. A na záver môjho vystúpenia by som chcela, kolegyne a kolegovia, upozorniť na to, že o tri mesiace nás čakajú voľby do ďalšieho legislatívneho obdobia Európskeho parlamentu. Verím, že prijatie tejto správy, tak ako bola schválená vo výbore, aj v zajtrajšom hlasovaní bude dobrým signálom pre našich občanov v členských štátoch, že je to práve Európsky parlament, ktorý sa bude vždy snažiť dohliadať na dodržiavanie ich základných práv.